Herr Präsident! Auch als jemand, der gerade Chefbeobachter in Tunesien ist, sage ich, wir sollten dahin Wahlbeobachtungsmissionen schicken, wo die Hoffnung besteht, dass der Prozess insgesamt zu einem demokratischen Ergebnis führen kann.

Denn es sind ja bereits nicht alle Parteien, die antreten wollen, zugelassen, und die Medien und der gesamte Apparat sind nicht so strukturiert, dass wir davon ausgehen können, dass es in Russland eine Duma Wahl geben wird, die das Label demokratisch auch nur im Ansatz verdient. Von daher sollten wir uns das Geld sparen. Wir sind im Übrigen beim letzen Mal auch nicht hingefahren.